Et quand il travaille autant et aussi bien, cela mérite d'être souligné. Je le dis d'autant plus que je ne faisais pas partie de cette équipe, donc je suis libre de tout conflit d'intérêts.

Un mot, Monsieur le Commissaire, pour l'avenir. Tenez bon! Continuez, tenez bon! Le droit d'initiative est à la Commission. C'est entre vos mains que se trouve la question de la résolution. Placez le Conseil devant ses responsabilités. Placez tous ceux qui cherchent des raisons pour ne pas faire ce que le Conseil européen lui même a indiqué en juin dernier, une vraie union bancaire, devant leurs responsabilités face au public. Merci infiniment à tous et à toutes les équipes administratives qui ont travaillé sur ce dossier.